Il est très important que l'efficacité du développement soit l'une des forces motrices de notre nouvelle politique de développement. Nous avons besoin de références claires à cela dans le nouveau consensus, y compris, à mon sens, dans la partie consacrée aux principes. Deuxième point, je me réjouis aussi que le rapport reconnaisse l'importance de la cohérence des politiques au service du développement, la CPD. La CPD est un élément central dans la mise en place de l'Agenda 2030 et des objectifs de développement durable.